innrásar sem háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir vísar til þannig að ég get ekkert um það sagt ég get reyndar ekki mikið sagt heldur um þær ákvarðanir sem voru teknar um útgreiðslur úr peningamarkaðssjóðum fyrir tæpu ári það var auðvitað eins og kom fram í máli þingmannsins ekki á minni vakt þannig að ég þekki ekki forsögu þess en ég treysti því að þeir aðilar sem nú eru að fara yfir söguna og meðal annars hvað fór úrskeiðis bæði fyrir hrun og rétt eftir hrun gæti að þessum peningamarkaðssjóðum eins og reyndar mörgu öðru að því hvort var var rétt verki staðið og ef það kemur í ljós að þarna var einhvers staðar pottur brotinn þá geri ég ráð fyrir að það komi í ljós hverjir beri ábyrgð á því og þeir verði þá dregnir til ábyrgðar ef því er að skipta